Nedávne tragické udalosti vo Francúzsku, Dánsku, ale i hrozba tu, v Belgicku, vedú k tomu, že si musíme lepšie stanoviť ciele aj cestu ako ich dosiahneme v boji proti terorizmu. Nevidím ale dôvod na to, aby vznikal neprimeraný tlak na Parlament, aby sme v urýchlenom konaní prijali PNR. Práve naopak, Európsky parlament je tu na to, aby chránil práva občanov členských štátov Európskej únie. Ak dovolíte, krátko by som sa ešte vyjadrila k situácii v Grécku. Kolegyne a kolegovia, nikto z nás by v tejto chvíli nechcel byť na mieste gréckej vlády a gréckych politikov. Tá situácia je naozaj ťažká, ale musím vyzvať gréckych politikov a grécku vládu k takej istej solidarite, k akej sme sa pripojili my napríklad u nás na Slovensku, kde vyše 60 obyvateľov zarába len 500 EUR, sme jednoducho túto solidaritu podporili a pomohli gréckej vláde.